Voorzitter, in Sudan heersen al vele jaren regimes die berusten op een combinatie van militaire macht, Arabische nationale trots en een conservatieve interpretatie van de islam. Het voornaamste doel van deze regeringen was en is het bijeenhouden van het grondgebied van deze enorme staat, die bewoond wordt door heel verschillende volkeren. Die verschillende volkeren worden met alle mogelijke middelen onderworpen aan het gezag vanuit de hoofdstad Khartoem. Daarom is er jarenlang strijd geleverd tegen de afscheidingsbeweging in het zuiden, het gebied dat overwegend niet Arabisch en niet islamitisch is. Het is nog steeds allerminst zeker of het zuiden de vrijheid krijgt om het overeengekomen recht op afscheiding in 2011 daadwerkelijk te gebruiken. In het westelijke gebied Darfur wil de regering hoe dan ook zo'n afscheiding voorkomen. Daar heeft altijd al een belangenconflict bestaan tussen nomadische veehouders en vast gevestigde akkerbouwers. De regering heeft nu belang bij dat conflict. Ontvolking van dit gebied door de vaste inwoners te verjagen naar het buurland Tsjaad, is een belangrijk middel om dit gebied onder controle te houden.

Zulke opmerkingen doen het goed bij delen van de binnenlandse publieke opinie en wekken de indruk dat een rijk en machtig Europa zijn oplossingen kan opleggen aan de rest van de wereld. In de praktijk is dat geen uitvoerbare oplossing. Bovendien bestaat er geen enkele duidelijkheid over het doel van zo'n interventie.

Elke variant zou in Afrika worden gezien als hernieuwd koloniaal machtsvertoon vanuit Europa, vooral bedoeld voor Europees eigenbelang. Een minder spectaculaire weg, maar waarschijnlijk wel effectiever, is het internationaal arrestatiebevel tegen president Al Bashir en het opsporen van oorlogsmisdaden. Van buitenaf moet altijd het aanbod worden gedaan om bij te dragen aan vreedzame oplossingen en humanitaire hulp. De getroffen bevolkingsgroepen, die grotendeels zijn gevlucht, verdienen onze steun in hun strijd om te overleven.